herra forseti ég minnist þess að fyrir ári þegar utanríkismál voru hér til umræðu þá hafði háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir sérstakt orð á því að

og taldi að menn ættu að vera mjög í nútíðinni nú tók ég eftir því að háttvirtur þingmaður fór að veitast að bandaríkjamönnum vegna stríðsins í víetnam og væntanlega þá líka vegna þess að vesturveldin stóðu á móti yfirgangi sovétríkjanna og fylgiríkja þeirra maður getur hins vegar spurt sig nú eins og komið er hvort það fólk sem helst hefur staðið í varnarstöðu fyrir sovétríkin og þær hugsjónir sem þau stóðu fyrir eigi ekki að biðjast afsökunar á framkomu sinni háttvirtur þingmaður var að veifa hér bók framan í hæstvirts utanríkisráðherra ég á í fórum mínum bók þar sem fjallar um það hvernig jóhannes páll páfi margrét thatcher og reagan með staðfestu sinni og ákveðni með því að standa fast gegn sovétríkjunum áttu mestan þátt í hruni sovétríkjanna sem enginn getur harmað en ég stóð upp herra

sovétríkjunum og þeim hugmyndaheimi sem hrundi með þeim víetnam stríðið er dæmi um það ég hygg ef við förum um þau ríki austur evrópu og víða annars staðar þar sem kommúnisminn var við völd þá hljótum við í dag viðurkenna